Señor Presidente, entre los años 60 y 80 se robaron en España miles de bebés.

Muchas madres recibieron entonces la trágica y falsa noticia de que el hijo o la hija que acababan de alumbrar había muerto. Se certificaba la muerte y se simulaba un enterramiento, pero, en realidad, se secuestraba y vendía a estas criaturas. Solo en el País Vasco puede haber 600 casos que han originado 200 investigaciones judiciales. Hasta ahora se han abierto tres tumbas todas estaban vacías. Solo una trama oficial organizada pudo cometer estos delitos. Hasta hace unos pocos meses solo hubo silencio. Se archivaron todas las denuncias. La asociación SOS Bebés Robados está difundiendo este problema. La componen víctimas que buscan a sus hijos e hijas y reclaman justicia y reparación. Los responsables de estos hechos han delinquido, han creado miles de dramas personales difícilmente reparables, porque afectan a padres, hijos y familias adoptivas. Por eso les pido implicación, apoyo y sensibilidad. Una mirada vigilante de las instituciones europeas sobre este oscuro asunto ayudará a su total esclarecimiento.